Herr Präsident!

Mein Heimatland Österreich ist durch seine geographische Situation ein besonders beliebtes Ziel, was verheerende Folgen hat. So tauchten kürzlich 58 der 64 aufgegriffenen Kurden im Erstaufnahmezentrum unter, stellten sofort Asylanträge, was wieder lange Verfahren mit sich bringen wird. Die Belastungen durch die stetig steigende Zahl illegaler ich betone illegaler Einwanderer, sind auf Dauer für die EU Bürger untragbar. Und wenn wir dieses Problem nicht rasch lösen, brauchen wir uns über eine wachsende EU Skepsis und Resignation unserer Bürger nicht zu wundern. Ich ersuche daher den Europäischen Rat, am

und 30. dieses Thema auch dementsprechend zu berücksichtigen.